Sanctionnées, enfin, si le maintien des aides au fonctionnement dans les RUP pour tout type d'entreprise n'est pas reconduit. Sur ce point, nous sommes parvenus à un accord dans les trilogues sur le FEDER et il ne serait pas compris que la Commission en décide autrement pour ce règlement. Nous devons quand même veiller à la cohérence entre les différents règlements. Je veux tout de même, Monsieur le Commissaire Almunia, saluer votre présence ce soir à ce débat. Elle indique également, avec un peu plus de clarté, le renforcement des objectifs de la politique de concurrence au détriment de ceux de la politique de la cohésion dans ce règlement, mais c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons dans notre commission pour en discuter.